Monsieur le Président, le 31 décembre, conformément à la volonté exprimée démocratiquement par les urnes il y a maintenant plus de quatre ans, le Royaume Uni sera, enfin, officiellement un pays tiers, avec ou sans accord. La position de Bruxelles a toujours été, tout au long de ces années de négociations, de punir le peuple britannique pour son choix en rendant la rupture la plus douloureuse et la plus complexe possible pour Londres. Après avoir tenté d'arrimer le Royaume Uni au marché commun avec le fameux backstop la Commission cherche toujours aujourd'hui à tenir le Royaume Uni en laisse courte en cherchant à lui imposer, par exemple, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ou en voulant garder un droit de regard sur sa politique d'aides d'État. Mais la vérité, c'est que votre inflexibilité n'a jamais été payante.

Comme parlementaire français élu en Normandie, je suis aujourd'hui très inquiet pour la pêche, un enjeu pourtant majeur pour nos pays et le mien en particulier. L'Allemagne a déjà fait savoir qu'elle était favorable à des concessions et vous même, Monsieur Barnier, avait récemment laissé entendre qu'il fallait, je cite, faire preuve de réalisme concernant l'accès aux eaux britanniques. Ce sera donc soit la faiblesse, soit le no deal l'absence d'accord. Et je ne me réjouis bien sûr pas de la perspective d'un échec, mais contrairement à ce qui a été affirmé depuis quatre ans, les conséquences d'un no deal seraient probablement bien pires pour l'Union européenne que pour le Royaume Uni. Vous avez pris le problème à l'envers, au lieu de négocier un accord global en imposant vos dogmes idéologiques, il aurait fallu conditionner l'accord général à la question spécifique de la pêche, mais vous n'osez pas le rapport de force car vous craignez par dessus tout une future guerre commerciale. L'Union européenne prétendait nous apporter la prospérité, la stabilité, une force et un rang sur la scène mondiale après les États Unis, après la Chine, et récemment la Turquie, hé bien le Royaume Uni aujourd'hui montre que les institutions européennes, à la fois par leur fonctionnement et par leurs orientations politiques, organisent l'impuissance collective de nos nations et donc de notre continent.